Drage poslanke in poslanci, dober dan. V Novi Sloveniji si želimo vsem državljanom zvišati plačo. Zagotoviti želimo višje plače in prav na tej točki se kaže, kako znajo biti nekateri dvolični, kako govorijo o tem, češ da bomo plače dvigovali samo najpremožnejšim. To seveda ne drži. Naši predlogi grejo v smeri, da se plače dvigajo vsem. Seveda pa to želimo zagotoviti z manjšimi davki in ne z dvigovanjem bruto plač. Višje neto plače vsem državljanom želimo zagotoviti na način, da se država odpove delu dohodnine. Ko smo hodili v volilni kampanji pred temi državnozborskimi volitvami naokrog in se srečevali z različnimi organizacijami, je bilo več ali manj soglasje znotraj politike, da če bomo dvigovali plače, potem bomo to delali z dohodnino, tako da si bo država odpovedala delu dohodnine. Zakaj se nam zdi najbolj primerno, da se plače zvišujejo z manjšo dohodnino? Zaradi tega, ker s tem ne ogrožamo pokojninske in pa tudi zdravstvene blagajne. Hkrati z dvigovanjem plač z torej z manjšo dohodnino ne zvišujemo tudi bruto plač in s tem dodatna, dodatno obremenjujemo gospodarstvo. To je bil na neki način konsenz celotne politike pred temi državnozborskimi volitvami, da bomo šli za zaradi gospodarske konjunkture v poviševanje plač, ampak na način z dohodnino in ne z bruto povečevanjem plač, da ne obremenjujemo dodatno gospodarstva, ampak da se država delu davka odpove in ne takšen način vsi državljani dobijo večje neto prihodke. Hkrati je pozitivna lastnost tega poviševanja neto prihodkov tudi ta, kot sem dejal, da ne ogrozimo pokojninske in pa zdravstvene blagajne. V Novi Sloveniji se zavedamo, če bomo sprejemali ukrepe, po katerih bo ljudem ostalo več v njihovih žepih, potem se bo povečala potrošnja. Celo vlada je v tem mnenju priznala, da lahko ta naš ukrep prispeva k povečani potrošnji in ga je sramežljivo napovedala, da bi se s tem prihodki v proračun samo z naslova davka na dodano vrednost povečali za osemindvajset milijonov evrov. Medtem ko je drugi del te zgodbe pozabila povedati, to je, da večja potrošnja pomeni na drugi strani tudi večje povpraševanje, večje povpraševanje pa navadno pomeni večje zahteve po delovnih mestih. In vsak zaposleni v Republiki Sloveniji je za to državo dvojna korist. Ni mu potrebno izplačevati socialnih transferjev in poleg tega vplačuje še v pokojninsko in zdravstveno blagajno in ta del številni pozabljate, da večja domača potrošnja pomeni večje povpraševanje, večje povpraševanje pa pomeni tudi več zaposlenih in s tem več vplačil v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Ta vidik marsikdo, celo vlada namerno spregleda. Kaj so konkretne rešitve, ki jih predlagamo v tej noveli Zakona dohodnini? Nosijo, ta zakon, ta novela nosi štiri pomembne rešitve, bom najprej začel z najbolj enostavno. Najbolj enostavna je usklajevanje davčnih olajšav z inflacijo. Zdi se nam pošteno in pravilno, tako kot je bilo v preteklosti, da se davčne olajšave dvigujejo z inflacijo, ker če tega ne usklajujemo z inflacijo, potem pomeni, da realna vrednost teh olajšav dejansko pada; vsako leto je inflacija in to pomeni, da vsakoletno je vrednost teh olajšav manjša, če jih ne usklajujemo z inflacijo. Se nam zdi korekten, koristen predlog, ki smo ga v preteklosti že imeli in bi ga radi ponovno vzpostavili. Druga stvar, ki je, seveda, izrazito ideološko obremenjena, in bodo to levičarji vedno uporabljali zoper nas, češ, omogočate, da bodo bogati še bolj bogati in podobne neumnosti. Gre za to, da bi se dohodninska stopnja, torej najvišja dohodninska stopnja zmanjšala iz petdeset odstotkov na triinštirideset odstotkov. Vlada je celo, mislim, da pošteno napovedala, da bi da tukaj, pomenil na neki način izpada okrog dvanajst milijonov evrov v proračunu, ampak bi pa imelo to ogromno demonstracijskih pozitivnih učinkov, ker ko se delajo številne lestvice konkurenčnosti, je najvišja dohodninska stopnja ena izmed ključnih stvari, ki so jo praktično vedno pri delanju teh lestvic, prva, a pa ena izmed prvih stvari, ki so ki se jo pogleda. To je tista stvar, ki Slovenijo na vseh lestvicah konkurenčnosti bremeni, jo vleče navzdol po lestvici. Marsikdo bo rekel, ja, pa kaj nas briga, če nas vleče to navzdol po lestvici, ampak te lestvice so zelo pomembne za zunanje, tuje investitorje, ki razmišljajo, ali bodo svoje milijone, svoj denar vlagali v Sloveniji. In ena izmed stvari, ki jo najprej preverijo, so mednarodne lestvice konkurenčnosti in druge gospodarske lestvice, ki kažejo, v kakšni kondiciji je Slovenija in v tudi kakšnem okolju poslovnem Slovenija deluje. Nedavno sem se pogovarjal z enim računovodjem, ko je rekel, da enostavno ne razume Slovenije, da bi tako kot, po zgledu Avstrije in še kakšne druge države si prizadevala dobiti čim več bogatih davčnih rezidentov, ki bi v Slovenijo prihajali zato, da bi tukaj v Sloveniji plačevali davke, in ne obratno. Zelo zanimiv je primer nekdanjega nemškega dirkača Ralfa Schumacherja, brata Mihaela Schumacherja, ki ima, recimo, davčno rezidentstvo v Avstriji. To bi bil, recimo, model, ki bi mu, ki bi mu morala slediti tudi Slovenija, da bi predvsem iskal načine, kako bogate ljudi pritegniti v Slovenijo, zato da bodo v Sloveniji svoje davke puščali, in ne da se predvsem s to demagogijo, ki jo goni po dolgem in počez Levica, vse ljudi, ki karkoli imajo, iz te države, izganja. S tem pa seveda tudi odhajajo davki in denar iz te države, kar je slabo. Torej, če bi, kar predlagamo v tej noveli dohodnine, zmanjšali najvišjo dohodninsko stopnjo iz petdeset na triinštirideset odstotkov, bi tisti, ki imajo nekoliko več prihodkov, v Sloveniji še vedno plačali največ davka. To na Levici pozabljajo. Ti ljudje, tudi če bi imeli namesto petdesetodstotne dohodninske stopnje triinštirideset odstotkov, bi še vedno plačali v tej državi največ oziroma veliko davka. Ampak oni v tej svoji ideološki zaslepljenosti to predstavljajo, kot da jih bomo davkov oprostili, kot da bojo zdaj ti ljudje davkov oproščeni in da ne bodo ničesar plačevali v proračun. Še vedno bodo plačevali največ, podčrtujem, še vedno bodo plačevali največ, bistvena razlika pa je v tem, da bo Slovenija v primerjavi z drugim svetom bolj konkurenčna. Torej, to je naša druga rešitev. Zdaj pa pridemo na tretjo rešitev, ki se mi zdi ključna, to je na dvig splošne dohodninske olajšave iz sedanjih tri tisoč tristo evrov na sedem tisoč evrov. S to rešitvijo bi rešili marsikateri problem delavcev migrantov. S to rešitvijo bi se plače v tej državi dvignile vsem zaposlenim. In zdaj poglejte to dvoličnost! V zadnjih tednih smo imeli priložnost spremljati, gledati kar nekaj podpisov sporazumov, ki bodo to državo stali tristo milijonov evrov, nekateri sto milijonov evrov, skratka, ko vse skupaj zložiš, zelo hitro prideš do pol milijarde evrov. Tukaj ni nobenega strahu za proračun, tukaj ni nobenih težav, prav je tako, ne, ampak po drugi strani, ko pa prideš z rešitvijo, da bi lahko neto plačo zagotovili vsem, je pa to velik problem, ki bo ogrozil državni proračun. Oziroma, če naredim primerjavo sedaj, ko je vlada sklenila sporazum z javnim sektorjem in bo to državni proračun letos stalo tristo milijonov evrov več, ker se bodo celotne bruto plače povečale, to za vladno koalicijo ni problem in je vse v skladu s fiskalnim pravilom in ni nobenih težav, ne, to, da bi pa ta naša rešitev bila sprejeta, ki bi pa vsem, ne zgolj zaposlenim v javnem sektorju, vsem zaposlenim dvignila neto plače in bi to stalo državo okrog petsto milijonov evrov, to je pa velik problem. Ampak vsem pomeni tudi tistim v javnem sektorju, tudi tistim in če kaj, potem bi moral ta parlament gledati na to, da je pravičen za vse in da ima za vse približno enake vatle. In če dvigujemo plače, potem jih dajmo vsem, ne zgolj zaposlenim v javnem sektorju, in ta rešitev, ki jo predlagamo, bi pomenila, da nekdo, ki ima v Sloveniji povprečno neto plačo, bi mesečno imel višji neto prihodek za triinosemdeset evrov. Če to pomnožite krat dvanajst, dobite kar lep letni prihodek več. In če bi ta rešitev bila sprejeta in če bi jo vladna koalicija podpirala, bi to pomenilo, da bi lahko s to rešitvijo tudi nekoliko obrzdali apetite vseh sindikatov, kar seveda potem, če bi z višjo splošno dohodninsko olajšavo dvignili neto plače, potem bi bili pritiski tudi po splošnem zvišanju plač v javnem sektorju manjši. Ampak toliko o tem, ko se nam očita, hočeš, ne, da se plače dvignejo vsem, je petsto milijonov evrov problem, če se plače dvignejo samo v javnm sektorju za tristo milijonov evrov, to ni problem. Jaz takšne logike pač ne morem sprejeti. In četrta zelo pomembna rešitev v tem zakonu je položaj delavcev migrantov. Če želimo razumeti problematiko delavcev migrantov, moramo vedeti, da je delovnopravna zakonodaja v Sloveniji pripravljena in sprejeta na podlagi dogovarjanja in usklajevanja med socialnimi partnerji. In seveda tudi usklajena z davčno zakonodajo Slovenije, to na primer dokazuje tudi drugi odstavek štiriinštiridesetega člena Zakona o dohodnini, ki izrecno določa, da naj se pri določanju dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vključujejo v davčno osnovo, upošteva le delovnopravna zakonodaja Slovenije in kolektivno dogovarjanje v Sloveniji. Zato se v Novi Sloveniji sprašujemo, katera delovnopravna zakonodaja in katere kolektivne pogodbe veljajo za delavce migrante oziroma rezidente, ki svoj dohodek iz delovnega razmerja ustvarjajo v tujini? Katera? Tu je delovnopravna zakonodaja zanje namreč ne velja, kar pravi štiriinštirideseti člen Zakona o dohodnini, kar je razumljivo, saj je dogovarjanje in usklajevanje med socialnimi partnerji v tuji državi in ne poteka s slovensko vlado. Slovenska delovnopravna zakonodaja in kolektivne pogodbe pa tudi ne veljajo, ker niso usklajene s tujimi delodajalci in delo- jemalci. V Novi Sloveniji torej menimo, da če delavcem migrantom, migrantom Slovenija nalaga enake dolžnosti pri plačilu dohodnine kot slovenskemu delavcu, mu mora priznati tudi enake pravice, kot pripadajo slovenskemu delavcu. Gre za osnovno ustavno načelo enakosti. Slovenska davčna zakonodaja je razlike s tujo delovnopravno zakonodajo glede stroškov že zaznala v preteklosti in jih skušala odpraviti. Kot kažejo izračuni in primerjave, ki so priložene k naši noveli zakona, je to storila žal neuspešno in v škodo delavcev migrantov. Kontradiktorno je, da vlada ves čas išče izgovore, da ni možno najti drugačne obravnave za delavce migrante zaradi odločbe Ustavnega sodišča, a hkrati istočasno se delavcem migrantom in domačim delavcem že vsa ta leta na drugačen način priznavajo stroški v zvezi z delom. Na eni strani Vlada trdi, da ni možno drugače zadeve urejati, na drugi strani jih. Če še nekateri zmeraj menite, da ni razloga za drugačno obravnavo rezidentov, ki dosegajo svoj dohodek v tujini, zakaj potem koalicija enostavno ne spremeni zakona o dohodnini tako, da bodo imeli vsi rezidenti Slovenije na enak način priznane stroške v zvezi z delom. Torej, kot delavci migranti, katerim se ti stroški priznajo kot olajšava. Potrebno je imeti v mislih, da so stroški v zvezi z delom le ena od postavk, kjer nastajajo razlike, toda Slovenija ni zaznala razlike tudi pri drugih postavkah iz delovnopravne zakonodaje, še ne pomeni, da te ne obstajajo. Slovenija domačemu delavcu prizna pravico do boljšega izplačila za posebne oblike dela, kot so nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih, delo z nevarnimi odpadki in tako naprej. Na drugi strani pa, če se na primer socialni partnerji v tujini dogovorijo, da delavec za nočno delo ne bo prejel dodatka, ampak bo namesto tega oproščen plačila davka, bo le-to sklenil s tujo davčno zakonodajo, delavec v tujini bo nagrajen z višjim netom izplačilom za nočno delo, na podoben način, kot je nagrajen delavec v Sloveniji z dodatkom za nočno delo. Razlika pa nastane, ker dohodek iz tujine v tem primeru za nočno delo ni usklajen z davčno zakonodajo v Sloveniji, in mu Slovenija temu delavcu migrantu povozi pravico do dodatka za nočno delo in mu ta dodatek stoprocentno obdavči z izgovorom, da plača v Sloveniji le razliko. Žalostno je, da se že ves čas v slovenski javnosti razlaga, da delvci migranti plačajo v Sloveniji razliko v dohodnini, nihče pa te razlike ne more dokazati z izračuni. Novi Sloveniji smo se absolutno podrobno posvetili problematiki delavcev migrantov. Prišli smo do zaključka, da na noben način ni možno delavcem migrantom zagotoviti enakih pravic iz delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb v Sloveniji, kar posledično pomeni, da bodo žal zmeraj diskriminirani, če se jih bo poskušalo enačiti z domačimi delavci po dohodkih. Edina pravična rešitev za reden, za rezidente z dohodki s tujine je izvzetje tega dohodka iz obdavčenja v Republiki Sloveniji s progresijo, kar je navedeno tudi v tej zakonodaji. Verjamem, da so te stvari za koga pretirani detajli, ampak ravno zato, ker je stvar izjemno komplicirana, imajo delavci migranti številne težave. In problem, ki se kaže in ki nastajajo, je ta, da se vse več naših ljudi, ki danes še vedno ima rezidentstvo v Sloveniji, odloča, da davčno rezidentstvo prenaša v Avstrijo. In če ta država ne bo hitro nekaj storila, če vaša vlada ne bo hitro nekaj postorila, potem se bo na tisoče naših mladih družin izselilo v Avstriji in tudi v Avstriji prijavili davčno rezidentstvo. Tega vam ne govori opozicijska Nova Slovenija, to vam govori sindikat delavcev migrantov in številne družine, ki delajo v Avstriji. In če ne želite prisluhniti nam, potem prisluhnite vsaj njim. Zaradi vseh štirih navedenih rešitev bo Nova Slovenija seveda predlog zakona podprla in želimo si, da bi bil v prvi obravnavi ta zakon sprejet.